Nel 2011, con questo divieto ha promosso la vendita di sacchetti biodegradabili e compostabili, che possono poi essere riutilizzati per la raccolta dell'organico e questa è una pratica di assoluto successo. Non riesco a capire come sia possibile che ancora oggi qui, per l'ennesima volta, si voglia essere così miopi da non riconoscere che questa è una risposta straordinaria.

È evidente che le lobby qui presenti sono ben altre che quelle dei Verdi! Signori, apriamo gli occhi è una vergogna, uno scandalo, io come italiana sono veramente raccapricciata dalla miopia, dalla mancanza di visione. Questa votazione, se non sarà fatta in modo corretto, la pagheremo, continuerà a pagarla il mare, l'ambiente e i nostri figli.